Monsieur le président, chers collègues, je m'exprime au nom de Maurice Ponga, rapporteur pour avis de la commission du développement, sur le rapport de M.

Il me paraît important de rappeler que la Commission européenne, lorsqu'elle souhaite sanctionner un pays qui pratique une pêche non durable, doit tenir compte de son niveau de développement. En effet, au nom du principe de la cohérence des politiques avec les objectifs du développement, il est crucial, selon moi, que les mesures adoptées en matière de pêche ne remettent pas en cause les plans et stratégies de développement mis en place par l'Union européenne dans les pays concernés.

Gallagher reprend cette idée importante pour notre commission du développement en prévoyant que les mesures ne doivent pas être injustifiées ni même discriminatoires. J'invite donc la Commission européenne, quand elle adoptera de telles mesures, à respecter ce principe de cohérence des politiques avec les objectifs du développement, et de veiller à ce que le niveau du développement et la vulnérabilité des pays soient dûment pris en compte.